Hvala lepa. Kot sem dejal, sem naročil prevod, zakaj prejšnja vlada tega ni prevedla, ne vem. Imam ga tukaj in bo seveda tudi ta prevod na voljo javnosti, vendar to ničesar ne spremeni. To to ne spremeni dejstva, da ta deklaracija ni pravno zavezujoča, to je dejstvo, da ni zavezujoča, in naštel sem, naštel bi še nekaj drugih dejstev, recimo tudi to, da se vedno manipulira. Recimo to je tako kot vi pravite, da en migrant stane tisoč devetsto triinšestdeset evrov, ne, tudi to trdite, tako da na vaše trditve, ne ... Ja, pa ni prav, ker proračun državnega zbora je petindvajset okrog petindvajset milijonov evrov, in če bi to delili z devetdeset, potem dobimo, da poslanec dobi vsak več kot triindvajset tisoč evrov na mesec, pa ni tako, a ne? Verjetno ne, verjetno delovanje državnega zbora potrebuje tudi kakšna sredstva, pa je to samo ena taka trditev. Poleg tega me niste dobro poslušali, ko sem rekel, da ilegalnih migracij ne podpiramo, kot država jih ne podpiramo in jih ne moremo. Ilegalne migracije so ilegalne migracije in so posledica tudi tihotapskih združb in temu smo danes priča. Danes nismo priča migrantskemu valu, ki gre tranzitno čez Slovenijo, ampak smo priča tihotapskim združbam in proti temu se borimo vsak dan in tudi slovenska policija odgovorno dela na tem, zato, ne zavajajte, da bo zdaj, ko bo to sprejeto v Združenih narodih, da bodo pa obveze iz tega. Ta sporazum priznava vsaki državi suverenost in prav je tako in vsaka država bo vedno suvereno izvajala svojo politiko in ponavljam - tiste države, ki so proti, so proti zaradi notranje političnih vzgibov. Ker je to pač, dobro za politične točke, za strašenje ljudi in tako naprej. Mislim, da, to ni primerno. Tudi vaši plakati predvolilni, ki so strašili s tem, so povedali svoje. Ne nazadnje tudi del breksida brexita je kriv, da tega, ker so tisti, ki so brexit na, v Združenem kraljestvu sprožili, so strašili z migracijami, danes pa vidimo, da, je brexit ena velika napaka in imamo zaradi tega same težave kot Evropa, kot celota. Tako da prevod bo na voljo, vendar tudi, če bo prevedeno, to ne bo ničesar spremenilo, ker Vlada Republike Slovenije odgovorno trdi, da ne pristopa k ničemur, kar bi odvzelo našo državnost in zato se bomo vedno zavzemali. Hvala lepa.